Monsieur le Président, pour mémoire, avec la crise et l'explosion de la bulle immobilière et du crédit, l'État irlandais a dû intervenir pour soutenir les banques.

2010. Si le gouvernement irlandais, qui peut difficilement se refinancer auprès des marchés, souhaite accéder à des prêts du mécanisme et du fonds européen de stabilité financière, il devra répondre à des obligations de changement d'ordre social et fiscal alors que ces domaines relèvent de la subsidiarité. À notre sens, ce n'est pas antinomique. En tant que médecin, je dirais qu'en cas de fièvre il ne sert à rien de prescrire des antipyrétiques aveuglément sans chercher à en traiter la cause. En cas d'attribution de ces fonds, il revient à cet État de procéder à un assainissement de ses finances afin de combler son déficit excessif et de corriger ses erreurs antérieures.

De même, l'Union européenne peut prêter à l'Irlande sur la base d'une solvabilité consolidée. Sans s'immiscer dans sa gestion privée, la banque incitera le particulier à négocier, par exemple, une augmentation de salaire ou à emprunter ailleurs. C'est ainsi qu'en respectant la subsidiarité, l'Union européenne, sur la base d'un mémorandum établi avec le FMI, considère que cette solvabilité passe par la réduction du salaire minimum légal et un ajustement des retraites sans s'exonérer des mesures fiscales. Charge à l'Irlande de choisir ou non de mettre en œuvre ces mesures. Ce n'est pas la porte ouverte à une ingérence de l'Union européenne dans les domaines de la subsidiarité qui permettrait, par exemple, d'imposer dangereusement un niveau de salaire européen minimum, mais une protection de la stabilité de la zone euro au travers d'un processus de garantie mutuelle. Il convient, bien sûr, d'aider l'Irlande comme d'autres pays en difficulté, ce qui nous protège aussi, mais pas à n'importe quel prix, notamment celui de voir un État incapable de rembourser à terme, fragilisant ainsi ses citoyens et ceux de toute l'Union européenne.